Monsieur le Président, cette résolution, votée avec la complicité de la droite, consiste à intimider une nation souveraine qui a fait des choix, en termes de politique migratoire ou sociétale, divergeant de la doxa libérale européiste. Vous condamnez des décisions de la Pologne qui n'existent pas. La commission a avoué qu'aucune législation actuellement en vigueur ne criminalise l'éducation sexuelle en Pologne. Sur le fond, cette résolution entend imposer aux citoyens européens l'enseignement de la théorie du genre dès le plus jeune âge.

Mais c'est sur le principe que cette résolution et la plus abjecte, en s'opposant aux éventuelles décisions d'un parlement national démocratiquement élu avant même qu'il ne légifère. Rappelons que les traités stipulent que l'Union respecte la responsabilité des États en termes d'éducation. Le Parlement européen n'a donc aucune légitimité pour dire au peuple polonais comment il doit éduquer ses enfants.